Sok mindenben egyetértek, azzal amit Ön mondott, viszont a kérdésem arra irányul, hogy Ön egyetért e azzal ez egy ENSZ megállapítás volt nemrégiben hogy a migrációknak a legmélyebb okai között kettő dolog van az egyik a klíma, ezt mindannyian tudjuk, a másik a rossz kormányzás. Én azt gondolom egyébként, hogy ezen kéne változtatni, és nem csak a következményt, azaz a migrációt kezelni.